112 je k dispozici zdarma každému volajícímu v případě nebezpečí či nouze, a to kdekoli v EU. Přestože se celoevropská linka tísňového volání těší ukotvení v právním rámci EU i přes nesporné výhody, které občanům přináší, stále existují překážky v jejím používání a prosazení. Už jsme to slyšeli. Problémem je nedostatečná implementace směrnice z roku 2009 ze strany členských států i pokrok Komise v souvislosti s jejím prováděním. Zmíním dva konkrétní aspekty. O jednom z nich mluvila paní Hall.

Milionům osob s postižením je tak odepřen přístup k této službě. Druhý aspekt, jako zpravodajka Evropského parlamentu pro zavedení systému e call automatického přivolání pomoci v případě nehody vozidla musím rovněž připomenout, že e call, který má dle návrhu Komise začít fungovat od roku 2015 v celé Evropské unii i dalších zemích, je přímo závislý na správném fungování evropského čísla tísňového volání 112. Zajímá mne proto, jak hodlá Komise v souvislosti s e callem konkrétně podpořit vytvoření potřebné fungující veřejné infrastruktury k řádnému přijímání a vyřizování nouzových hovorů.